Hvala, gospa podpredsednica. Spoštovani gospod minister. Zakon o zdravstveni dejavnosti v triinšestdesetem členu določa, da se znanje slovenskega jezika dokazuje s spričevalom o zaključeni srednji šoli v Republiki Sloveniji ali s potrdilom ustrezne izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenščine. To dokazilo mora še naprej se med drugim predložiti tudi ob prijavi na strokovni izpit. Potreba po znanju slovenščine je bila v samem besedilu novele utemeljena s tem, da je ustrezno jezikovno znanje ključnega pomena za učinkovito komunikacijo med pacientom in zdravstvenim delavcem. S tem se seveda vsi strinjamo, ker je to garant kakovostne in nemotene zdravstvene obravnave pacienta. Obenem pa se mi zastavlja vprašanje glede smiselnosti pogoja, da morajo kandidati znanje slovenskega jezika dokazovati tudi v primeru opravljanja strokovnega izpita, ki se sicer zahteva ob zaposlitvi. Namreč seznanjen sem bil s primerom večje skupine tujih študentov, ki so v Sloveniji študirali fizioterapijo v tujem jeziku, v italijanščini. To jim je ne nazadnje omogočala tudi veljavna visokošolska zakonodaja. Zdaj pa po Zakonu o zdravstveni dejavnosti morajo, preden pristopijo k opravljanju strokovnega izpita pri nas - in ta je sklepno dejanje za priznanje poklica tudi v njihovi državi - predložiti dokazilo o znanju slovenščine. ker tega potrdila nimajo, ne morejo pridobiti poklicne kvalifikacije in posledično ne morejo opravljati poklica, za katerega so se izšolali, niti v svoji državi, kar jih sicer edino zanima. Zanima jih izključno vrnitev in delo v svoji državi, v tem primeru Italiji, ker, študij fizioterapije pa jim je pri nas bil organiziran od začetka do konca v italijanščini. Ker ste tudi sami seznanjeni z nastalo težavo, zanima me, ali z vidika vašega resorja in pristojnosti načrtujete spremembe, s katerimi se bi ustrezno in pravično uredil položaj vseh teh diplomantov. Govorim seveda o spremembah zakonodaje na vašem področju. Kot rešitev se kaže denimo črtanje alineje o predložitvi certifikata o znanju jezika pri prijavi za polaganje strokovnega izpita. In če da, kakšna je časovnica sprejemanja te novele. Namreč treba je poudariti, da je bil pogoj dokazovanja znanja slovenščine z zakonskimi spremembami uveljavljen tekom trajanja izobraževanja teh študentov. To pomeni, da oni niso te ovire videli prej. Državljani članice Evropske unije imajo pravico do izobraževanja na naših visokošolskih zavodih pod enakimi pogoji kot mi in velja domneva, da imajo enako pravico študij zaključiti v rednem roku v skladu s tistimi pogoji, ki so veljali v času njihovega vpisa. V konkretnih primerih se je zgodilo ravno nasprotno. Tekom študija so se spremenili.